Pero claro, cuando oigo decir que la solución es bilateral entre el ocupante y el ocupado, esto es sencillamente imposible, porque el ocupante tiene la fuerza y el ocupado lo que tiene es la prisión.

yo ruego a todos aquellos que hablan de que es necesaria una buena relación entre el ocupante y el ocupado que me digan cuándo en la historia un ocupado, un humillado ha tenido una buena relación con el ocupante. La solución es la paz, no el amor.